Moi, je voudrais féliciter pour son travail mon collègue, Charles Goerens, qui a réussi à renforcer la dimension de développement de la démarche et je voudrais remercier évidemment le commissaire Piebalgs pour l'écoute attentive, favorable, dont il a témoigné par rapport à cette demande. Pour ma part, trois considérations rapides. D'abord, une disparition trop rapide des préférences communautaires peut et va conduire, dans certains pays ACP encore exportateurs de bananes, à des conséquences dramatiques. Y compris des conséquences qui toucheront directement la capacité de ces États à s'inscrire dans un développement durable. C'est pourquoi j'aimerais plaider en faveur d'une interprétation raisonnable et un peu flexible des critères d'attribution des aides. Les aides devraient être attribuées prioritairement aux pays ACP qui désirent maintenir leur secteur bananier en raison de l'impact de ce dernier sur le développement durable de leur pays.

Deux autres considérations d'ordre général, mais j'y reviendrai certainement dans les semaines qui viennent. De mon point de vue, la meilleure manière de canaliser cette aide est, sans conteste, l'aide budgétaire générale quand c'est possible, l'aide sectorielle quand c'est souhaitable. Il eut été aussi utile peut être d'avoir un débat sur la quantité de l'aide et sur le respect des engagements pris en 2005 par les États membres. C'est au centre des débats. Et ce que j'ai entendu de la part de certains collègues ici m'inquiète grandement.

Je dois vous dire que c'est assez surprenant. Enfin, pour répondre à un certain nombre de questions, je voudrais aussi quand même relancer l'idée de la budgétisation du Fonds européen de développement, qui nous permet d'être en contrôle direct évidemment sur l'action politique de la Commission.